Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le rapporteur, nous voilà au terme d'un travail.

Il y a un mot que je voudrais relever, c'est le mot rapidement.

C'est le temps qu'il nous a fallu pour trouver un compromis entre nous pour pouvoir offrir une nouvelle perspective aux producteurs de lait. Je voudrais saluer l'esprit dans lequel nous avons travaillé et rendre hommage à notre rapporteur qui, pour cette première, parce que c'était une première d'avoir à colégiférer, nous a permis de travailler dans un véritable dialogue et avec la volonté partagée de construire. Nous offrons donc aux producteurs une nouvelle capacité, celle de déroger au droit de la concurrence et de s'organiser plus fortement. Mais, Monsieur le Commissaire, nous savons bien les uns et les autres qu'il ne s'agit là que d'une étape, que d'un pas, et que nous n'avons pas encore trouvé la vraie solution et les vrais outils pour sortir de la période des quotas laitiers.

Vous l'avez dit, nous ne réglons pas non plus complètement la question des territoires fragiles. Si nous leur offrons un outil, avec la possibilité de s'organiser davantage avec les outils de protection géographique, nous ne permettons pas pour autant de conserver le lait dans ces territoires. Le travail que vous nous livrerez en 2014 doit absolument nous apporter des solutions pour permettre de maintenir cette activité dans les territoires difficiles où souvent l'herbe est la seule production, où souvent le lait est la seule possibilité de valorisation économique.